Por lo que se refiere a la solicitud de transferencia de los países terceros que he enunciado, la Comisión no encuentra razones para eliminar el requisito de visado y, nosotros, tampoco. En el caso de Taiwán, la isla asiática ha experimentado una evolución democrática, social y económica encomiable. Las instituciones democráticas están firmemente asentadas desde 1996, cuando se celebraron las primeras elecciones presidenciales directas. La cabeza del Gobierno recae en su Presidente, que es elegido por los taiwaneses mediante sufragio universal por un período de cuatro años. En la actualidad, el poder legislativo de la isla lo representa el Yuan, en el que se integran 113 legisladores.